þess að upplýsa þá mörgu áhugamenn um þau mál sem ég flyt nú og ekki síst háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson segja það að öndvert við hin málin þar sem ég leitaði eftir heimild alþingis til þess að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara og þar með að staðfesta ákvarðanir sem þegar var búið að taka í sameiginlegu e e s nefndinni óska ég nú eftir heimild alþingis til þess að staðfesta fyrirhugaða ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar eins og hæstvirtur forseti gat um hér áðan varðar málið breytingu á tuttugasta viðauka e e s samningsins sá fjallar um umhverfismál það er gert ráð fyrir að fella inn í samninginn tilskipun þingsins og ráðsins sem merkt eða auðkennd er tvö þúsund og níu tuttugu og níu e b hún felur í sér breytingu sem hefur í för með sér að bæði er víkkað og bætt kerfi bandalagsins fyrir viðskipti með heimildir til þess að losa gróðurhúsalofttegundir breytingin felur í sér mjög víðtæka endurskoðun á tilskipun sem merkt er tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b en eins og háttvirtir þingmenn að minnsta kosti áhugamenn um umhverfismálin og það sem þar hefur hæst borið losunarheimildir fól hún í sér að á fót yrði komið viðskiptakerfi með losunarheimildir innan sambandsins

gróðurhúsalofttegundir felldar undir kerfið þannig er til dæmis losun koldíoxíðs vegna álframleiðslu og járnblendis

það svið sem kerfið nær til það verða sömuleiðis með þessum breytingum töluverðar breytingar ég vildi segja veigamiklar breytingar samhliða á uppbyggingu og stjórnskipulagi kerfisins hvað varðar staðbundinn iðnað þessar nýju reglur fela í sér meiri einsleitni og sömuleiðis samræmingu við framkvæmd kerfisins og um leið er ekki hægt að draga aðra ályktun af reglunum en að þær fela líka í sér aukna miðstýringu í þessum efnum af hálfu þess fjöldi losunarheimilda í kerfinu verður þannig ekki ákveðinn af hverju aðildarríki fyrir sig eins og gilt hefur heldur verða ein sameiginleg losunarmörk fyrir sambandið í heild þeim verður síðan úthlutað eftir samræmdum reglum fyrir allt sambandið og ein af þeim breytingum sem verða er þá sú að úthlutunarviðmiðin verða ekki lengur á forræði hvers aðildarríkis í viðræðum efta ríkjanna við framkvæmdastjórn sambandsins á vettvangi e e s samstarfsins hefur verið gert ráð fyrir því að losunarheimildir efta ríkjanna verði sem sagt í sama potti og losunarheimildir evrópusambandsríkjanna er kemur til úthlutunar sú niðurstaða er efta ríkjunum þar með töldu íslandi mun hagfelldari en ef sérstakur pottur losunarheimilda yrði veittur efta ríkjunum til sérstakrar úthlutunar þessi lausn gerir hins vegar kröfu til þess að e e s efta ríkin afhendi upplýsingar um sögulega losun og annað sem kann að skipta máli þegar til úthlutunar úr hinum sameiginlega potti kemur dagsetningin sem þessu þarf að vera lokið fyrir er síðasti dagur ágúst í sumar til að svo geti orðið þarf jafnframt ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar um upptöku tilskipunar tvö þúsund og níu tuttugu og níu e b inn í e e s samninginn að hafa öðlast gildi það er fyrirhugað að á þessu þingi leggi umhverfisráðherra fram frumvarp til laga um breytingar á lögum sem eru númer sextíu og fimm tvö þúsund og sjö en þau fjalla um losun gróðurhúsalofttegunda markmið þess frumvarps er að innleiða þá tilskipun sem ég hef hér fjallað um það er hins vegar svo að það eru ýmsir óvissuþættir um efni ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar menn eru að vinna að því þessa stundina og varða upptöku umræddrar tilskipunar í e e s samninginn það gæti mögulega tafið fyrir meðferð fyrirhugaðs lagafrumvarps á því löggjafarþingi sem nú er háð af þeim sökum

efta ríkjanna allra að í ljósi þeirra ríku hagsmuna sem e e s efta ríkin hafa af því að falla undir þetta breytta viðskiptakerfi e s b með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda strax frá upphafi gildistíma þess en upphafsdagur hans er fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán að leggja til við alþingi eins og ég hef einu sinni áður gert af svipuðu tilefni að löggjafarþingið heimili fyrir fram að ísland samþykki ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar án þess eins og þó er háttur yfirleitt að það verði settur nokkur stjórnskipulegur fyrirvari af íslands hálfu með öðrum orðum frú forseti til þess að einfalda þetta mál í stað þess að innan sameiginlegu e e s nefndarinnar sé tiltekin ákvörðun samþykkt með fyrirvara um samþykki alþingis er sú leið farin til þess að flýta vinnunni að það er leitað eftir samþykki alþingis fyrir fram og því jafnhliða gerð grein fyrir eðli og umfangi málsins þessi leið mundi tryggja hvað ísland áhrærir að ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar gæti tekið þegar gildi óháð framgangi lagafrumvarps þess sem ég greindi frá að hæstvirtur umhverfisráðherra hyggst leggja fram til þess að innleiða þessa tilskipun frú forseti það er síðan einlæg bón mín til þingsins og hæstvirtan forseta að þegar umræðunni lýkur verði þessu merka máli vísað til háttvirtrar